Herr Präsident! Ich melde mich hier als glühender Pro Europäer zu Wort und bin überzeugt davon, dass wir gerade eine Lehrstunde in Nicht EU Demokratie erleben.

weil wir genau die Grundprinzipien, auf der eine Demokratie aufgebaut sein müsste, massivst missachten.

Faul deshalb, weil es nachweisbar ist, dass der Großteil der Minister diejenigen also, die die wirklich wichtigen Entscheidungen für Europa hinter geschlossenen Türen treffen oft gar nicht anwesend sind, und bei wesentlichsten Fragen Beamte entscheiden.

Das ist nicht Demokratie.

Es wird einfach gefaulenzt. Diejenigen, die in Wirklichkeit legislativ wichtiger sind als wir hier im Parlament, sie kommen nicht und überlassen die Anwesenheit anderen.

Alles andere ist weniger transparent als die Mafia. Dann kommen wir noch zu der Verwendung von Geldern.

Warum verweigert sich da der Rat? Wie sieht es aus mit einem Geheimdienst, der unter der Regie von Javier Solana immer weiter ausgebaut wird? Der von Spanien aus agiert, wo eingeräumt wird, dass es natürlich einen EU Geheimdienst gibt.

Wie korrupt sind diese Leute und wie intransparent?